Gospođo predsjednice, prije svega želim čestitati povjereniku Hahnu i isto tako našem kolegi Predi na izvrsnom izvješću. Mogu reći da je ovo prvo izvješće u zadnjih nekoliko godina koje je pozitivno o Bosni i Hercegovini. Uvijek je dosada bilo Bosna i Hercegovina se ne miče s mjesta. U ovom trenutku možemo reći da imamo vrlo pozitivne vijesti. U veljači je Bosna i Hercegovina predala zahtjev za članstvo. Točno je da je taj zahtjev za članstvo imao samo simboličku vrijednost, ali on je velika potpora za vlasti Bosne i Hercegovine. Drago nam je da su se politički lideri u Bosni i Hercegovini konačno dogovorili, da postoji konsenzus oko europskog puta, ali naravno da ćemo mi iz Europskog parlamenta i Komisije nastojati maksimalno pomoći.

Puno je posla pred Bosnom i Hercegovinom, pred njenim vlastima, ali imaju veliku potporu u nama, predstavnicima u Europskom parlamentu. Stalo nam je da sva tri naroda budu konstitutivna, posebice ovdje ističem hrvatski narod i želju da hrvatski narod ostvari svoja prava, posebno pravo na svoj hrvatski jezik, na kanal na hrvatskom jeziku te radiotelevizijski kanal. To je ono što ne postoji u Bosni i Hercegovini u ovo trenutku i zato nam je stalo da Bosna i Hercegovina nastavi na svom europskom putu, na najbolji način i to što brže.